Elnök Úr, az Európai Unióban 50 millió olyan polgár él, akik nemzeti vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak, mégsincs egységes jogalkotás a védelmükben. Az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek ezáltal a legkiszolgáltatottabbak a jogaik biztosításáért felelős tagországokkal szemben. A Minority SafePack polgári kezdeményezés egy EU s szintű kisebbségvédelmi keret kialakításának igényéből indult, amit a több mint egymillió aláírás tett nyomatékossá. Remélem, az Európai Bizottság mielőbb kidolgoz egy javaslatot ennek nyomán a nemzeti kisebbségek és nyelvük fennmaradása érdekében. Egységes kisebbségvédelmi keretre, az EU társult országai tekintetében is szükség van, mivel itt is nagy veszélyt jelent az asszimiláció és a már megszerzett jogok folyamatos szűkítése.

Sajnos pont azután szaporodtak meg a kisebbségekkel szembeni törvényi jogszűkítések, melyek közül a legsúlyosabb az oktatási törvény nyelvi cikkelye, amely megszűnteti az anyanyelvi oktatást a kisebbségek középiskoláiban. Elfogadhatatlan, hogy több mint fél évvel a Velencei Bizottság javaslatai és a nemzetközi állásfoglalások ellenére sem történt eddig módosítás a cikkely tekintetében. Tisztelt Képviselők, Biztosok! Nekünk, felelős európai politikusoknak tennünk kell a kisebbségi közösségek védelme érdekében az Európai Unió tag és társult országaiban egyaránt.